Die konkreten Ergebnisse des Ratsgipfels entsprechen den Ankündigungen von Sanchez Garido in Straßburg nicht. Der Rat setzt die Ankündigungen von Absichtserklärungen fort, statt Nägel mit Köpfen zu machen. Wir starren hier ständig auf den Rat!

Aber ich erwarte vom Rat, dass er nicht verzögert, nicht blockiert, die Kommission unterstützt und den Ankündigungen möglichst rasch Taten folgen lässt.

Das sind Scheinaktivitäten.

Wir bekommen einen Brief von Obama, einen Brief aus Kanada! Wir wollen Taten und Projekte und keine Briefe.

Europa 2020 Machen Sie aus der Strategie ein Instrument und ein konkretes Projekt für Wachstum und Beschäftigung. Die Bankenabgabe ist nicht konkret beschlossen. Wir haben kein Projekt gegenüber G 20. Die Transaktionssteuer ist in den Raum gestellt, es gibt kein europäisches Projekt.